Denn was die Kommission insgesamt auf den Tisch gelegt hat, bleibt hinter den jahrelangen Diskussionen mit Roma Vertretern, auch in diesem Haus, zurück.

Es gibt noch nicht einmal klare Sanktionen bei einer Nichteinhaltung dieser Strategie. Es gibt zwar Ansätze, die hier genannt wurden, aber keine tatsächlichen Sanktionen, und so werden Verbindlichkeiten ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse.

Aber was bietet die Kommission neben den vier Schwerpunkten noch an? Es fehlt eine strukturell verankerte Partizipation und Einbindung der Roma Gemeinschaften an allen und in alle sie betreffenden Entscheidungen. Es fehlen Strukturen zur konkreten Umsetzung von Zielen. Es fehlt die Geschlechterperspektive. Und was mich wirklich ärgert und was ich für einen Skandal halte, ist, dass Sie explizit nichts, aber auch gar nichts zur Bekämpfung der Roma Feindlichkeit unternehmen wollen.

Ich glaube schon.

Wir halten sie für nicht ausreichend, und ich erwarte ganz einfach entsprechende Veränderungen.